Signor Presidente, onorevoli colleghi, Vicepresidente, abbiamo letto il documento prodotto dalla Commissione sulle priorità per il raggiungimento dell'unione energetica e, a dire la verità, ci siamo fermati già alla prima pagina. Ci siamo fermati là dove si parla di una grande visione per un'unione energetica sostenibile, lontana dalle fonti fossili e decarbonizzata. Allora ci siamo detti ma questa Commissione lo sa che in Spagna si stanno moltiplicando le aree, già vastissime, di territorio in cui si estrae petrolio con la tecnica del fracking? Lo sa questa Commissione che la Croazia ha concesso permessi di esplorazione petrolifera su metà del Mare Adriatico e che l'altra metà verrà estratta dall'Italia? Lo sa questa Commissione che nel Sud Italia c'è il più grande giacimento di petrolio su terraferma d'Europa e nonostante ciò il governo italiano ha deciso di raddoppiare le estrazioni in aree dove si registrano i più alti tassi di patologie tumorali d'Europa? Lo sa questa Commissione che in questi paesi c'è gente per strada che protesta perché il petrolio non lo vuole? Vicepresidente, noi vogliamo soltanto sapere quando la smetteremo di estrarre petrolio nelle nostre terre e nei nostri mari.